Madame la Présidente, tout d'abord je salue le travail colossal accompli par les rapporteurs. Chers collègues, il y a des jours pas comme les autres au Parlement européen.

Nous avons voulu mettre entre les mains des citoyens un instrument clair, simple et efficace dans l'objectif de les rapprocher des institutions. Premièrement, il faudrait insister sur les efforts qui ont été faits pour simplifier la procédure. La phase d'enregistrement devient rapide et claire. Il est de notre devoir de diffuser les critères auxquels doit correspondre une initiative pour pouvoir être enregistrée respect des valeurs de l'Union, respect des compétences de la Commission, sujet concernant l'application des traités.

Troisièmement, j'exprime ma satisfaction quant au délai de trois mois, aux arguments politiques et juridiques et à la procédure d'organisation d'auditions publiques communes avec le Parlement que la Commission doit suivre. Avec ces trois points, certes, on peut dire qu'un instrument plus simple que prévu, plus clair qu'il n'apparaît de prime abord et censé être plus efficace sera bientôt entre les mains des citoyens européens. Enfin, je resterai vigilante quant au possible effet pervers du financement de l'initiative par les partis politiques et je continue à croire que les citoyens auront peut être le droit de nous le reprocher. Ceci étant dit, je compte sur nous tous pour tirer la sonnette d'alarme dès les premiers signes d'instrumentalisation parce que, avant tout, nous avons promis et nous allons voter pour un instrument de démocratie participative qui appartient exclusivement aux citoyens.